Hvala lepa. Glede na tako različne podatke, ki jih slišim tukaj, in glede na to, da Organizacija združenih narodov govori o dvesto štiriinštirideset tisoč osemstotih migrantih, in glede na to, da OECD govori o tristo štirideset tisočih ljudeh, ki niso bili rojeni v Sloveniji, mislim, da je treba na eni širši razpravi to zadevo razčistiti in si naliti čistega vina. Mogoče potem poklicati tudi na odgovornost tiste, ki so bili krivi do zdaj, da je prišlo do vsega tega. In zato v skladu s Poslovnikom Državnega zbora prosim, da se opravi širša razprava o tej zadevi. Hvala.